den scheinbar nicht so wichtigen Debatten um Stellen hinter dem Komma verbirgt sich in Wirklichkeit die Richtung der Europäischen Union für die nächsten zehn Jahre. Wir erleben, dass es in regelmäßigen Abständen neue Vorschläge gibt, was die Europäische Union alles machen soll, was sie leisten soll, für welche Aufgaben sie sich vorbereiten soll. Zugleich erleben wir, dass die dafür notwendige Finanzausstattung nicht zur Verfügung steht. Wenn wir aber mehr Aufgaben auf die EU übertragen, wenn wir von der EU erwarten, dass sie ehrgeizige Projekte finanziert, und wir gleichzeitig das Geld dafür kürzen, dann betreiben wir den Prozess der Entsolidarisierung in der Europäischen Union, weil der Kampf aller gegen alle z. B. in der Kohäsionspolitik vorangetrieben wird. Diese Entsolidarisierung, die es im Inneren der Mitgliedstaaten der Europäischen Union schon in gefährlicher Form gibt, darf es nicht auch noch zwischen den Staaten der EU geben. Es gibt das Europa, das David Cameron sich vorstellt, oder das sich die niederländische Regierung oder zumindest die Partei, die sie im niederländischen Abgeordnetenhaus stützt vorstellt das Europa der immer weiteren Kürzungen, das Europa des immer weiteren Rückzugs aus der Integrationsentwicklung und das Europa der Renationalisierung. Dieses Konzept kann man wollen. Man kann aber auch sagen Europa ist die Antwort, die wir als Kontinent im 21. Jahrhundert auf die ökonomischen, die ökologischen, die finanzwirtschaftlichen, die währungspolitischen und die migrationspolitischen Herausforderungen in einer globalisierten Welt

Jeder für sich dann wird Europa irrelevant. Denn auch ein Staat mit 82 Millionen Einwohnern wie das Land, das ich hier vertreten darf, wird auf Dauer im interkontinentalen Wettbewerb nicht bestehen. Was wir brauchen, ist die Kraft der 500 Millionen Menschen in der Gemeinschaft und der 27 Staaten in der Gemeinschaft! Dann sind wir

aus. Es ist ein guter Entwurf. Ich wünsche mir, dass der Geist der polnischen Präsidentschaft, wie er im Entwurf der polnischen Präsidentschaft sichtbar wird, der Geist der Kooperation, die nächsten Jahre in Europa prägt. Auf gleicher Augenhöhe verhandeln die Staaten im Rat mit den Vertretern der Bürgerinnen und Bürger im Europäischen Parlament um die finanzwirtschaftliche Zukunft Europas. Man kann nicht sagen Wir wollen einen Marshall Plan für das Mittelmeer, um die Demokratien in Nordafrika aufzubauen und gleichzeitig sagen Wir kürzen den EU Haushalt.

hat. Wir wollen den Bauern helfen,

helfen! Wir wollen Nordafrika helfen, ja! Wir müssen Nordafrika helfen! Aber dann brauchen wir einen guten, ausgewogenen, rational entwickelten, langfristig angelegten Haushalt, so wie er in diesem Bericht vorgetragen ist.